Hvala lepa. Morda nisem bil dobro razumljen, spoštovani predhodnik. Jaz nisem govoril o tem, koliko migrantov trenutno dela, temveč sem govoril o tem, kdo jih je povabil, ne, in pojavilo se je ime Angela Merkel in desna opcija. Ampak če že želite, v letu dva tisoč sedemnajst, ne, na spletu boste našli podatke, je zaposlenost migrantov, ki so bili rojeni v tujini, zaposlenost je sedeminšestdesetprocentna. Kar se tiče pa laži ali pa zavajanja, poglejte na spletu izvor fotografije, ki ste jo včeraj prodajali kot fotografijo Che Guevare. Hvala.